Frau Präsidentin! Heute ist ein sehr wichtiger Tag für das Europäische Parlament, für Europa und für seine Bürgerinnen und Bürger. Wir haben ein Regelwerk geschaffen, das unseren Bürgerinnen und Bürgern ein hohes Ausmaß an informationeller Selbstbestimmung ermöglichen wird. Wir haben Regeln und Normen geschaffen, die das Vertrauen der Menschen stärken werden und die die Planungsspielräume der Industrie vergrößern werden. Es ist uns gelungen, globale Standards zu setzen, indem wir ein einheitliches Regelwerk für den wichtigsten Digitalmarkt auf dem Globus und das ist Europa geschaffen haben. Niemand kann das negieren, niemand kann unsere Standards negieren.

Es zeigt aber auch, dass die europäischen Institutionen in der Lage sind, miteinander produktiv und pragmatisch zusammenzuarbeiten. Der Paketansatz, an dem zunächst sehr viele gezweifelt haben, ist ein sehr innovatives Vorgehen, und es hat gezeigt, dass es gelingt, ganz unterschiedliche Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Es war ein lebendiges Projekt mit viel Emotion und Engagement, es gab intensive und teilweise heftige Diskussionen, an denen Nationalstaaten, Industrie und Zivilgesellschaft beteiligt waren.

Die Einigung mit dem Rat war etwas schwieriger, aber sie ist auch gelungen.